Nous sommes partis de l'hypothèse qu'avec des sanctions, le temps allait jouer pour nous, que Bachar allait céder, que Bachar allait partir.

Je sais que c'est une initiative des pays.

Mais le fond du problème, c'est que nous manquons, ici, d'une vision stratégique et surtout d'une analyse critique de ce qui était et de ce qui est toujours la solution diplomatique.